Wenn man hier zuhört, stellt man sich die Frage Wer wird eigentlich glaubwürdiger für das europäische Projekt eintreten?

Oder derjenige, der nachweist, dass das, was wir gemacht haben, sukzessive, vielleicht zu langsam, aber doch Erfolge zeigt.

Dazu gehört eben nicht ein dicker, lauter Spruch oder ein lautes Nein, sondern eine differenzierte Antwort.

Die Lösung ist auch nicht, zu sagen Wir schaffen erst mal neue grüne Arbeitsplätze und dann schauen wir mal und zerstören auf der Strecke die restlichen Arbeitsplätze.

Nein, wer Wachstum und Arbeitsplätze will, der muss leider auch den mühsamen Weg gehen, zu sagen Wir sparen, wir strengen uns an, wir machen Strukturreformen, wir helfen da, wo große Not ist, auch im Bereich von Jugendarbeitslosigkeit das Konzept ist richtig! Nicht der gewinnt den Preis, der jeden Tag eine neue Idee hat, sondern derjenige, der durchhält, der systematisch arbeitet und der am Ende zeigen kann Dieses Europa, dieses Arbeiten hat sich gelohnt! Ich bin diesen ewigen Klamauk wirklich leid. Er schadet nur dem europäischen Projekt. Mehr arbeiten, mehr durchhalten, ein bisschen auch davon erzählen, dass sich das gelohnt hat, das wäre lohnend!